Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Ich hatte das Vergnügen, für meine Fraktion der Schattenberichterstatter für das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit zu sein, und darf sagen, dass wir den Vorschlag der Kommission in diesem Zusammenhang sehr begrüßt haben.

Wir haben geschaut, dass die Governance für dieses Cybersicherheitszentrum im Zusammenhang mit den nationalen Entitäten so funktioniert, dass an allen Stellen eben auch auf die notwendige Expertise zurückgegriffen wird, und wir haben dafür gesorgt, dass am Ende nur europäische Entitäten durch das Programm auch privilegiert werden können. Letztendlich war uns wichtig, dass, wenn auch militärisch nutzbare Cybersicherheitsprojekte gefördert werden sollen, dann eben auch Geld aus dem Europäischen Verteidigungsfonds herbeigeführt werden kann. Wir möchten so sicherstellen, dass zivile Programme eben auch nur für zivile Produkte benutzt werden können. Und deswegen können wir den jetzt vorliegenden Text voll und ganz unterstützen.

Ich bin ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, gleich in Trilogverhandlungen zu gehen.